Köszönöm szépen Elnök asszony és köszönöm szépen ezt a tisztázást, hisz nagyon lényeges, hogy most a mikrofinanszírozási eszközről fogunk beszélni.

Hadd kezdjem azzal, hogy amikor a jelentéstevője lettem ennek a programnak, akkor azt gondoltam, hogy nagyon könnyű dolgom lesz, hisz széleskörű egyetértés és támogatás övezte, ami egyébként a vita során is látszott. Sok minden miatt volt széleskörű ez a támogatás, egyrészről a kríziskezelésnek az egyik eszköze is pont azokat fogja segíteni, akik a legnehezebb helyzetben vannak, munkanélkülivé válnak és a pénzügyi krízis miatt nem jutnak egyébként banki hitelhez, segítséghez, egyrészről. Másrészről az eszköz tipikusan olyan eszköz, amely nem halat ad, hanem halászni tanít meg és pontosan azt a kreativitást szabadítja fel, amire a legnagyobb szükségünk van a krízis pozitív kimenetele szempontjából. A harmadik ilyen szempont, aminek széles körű támogatottsága volt és van is, az az, hogy azt gondolom, hogy ez a pénzügyminiszterek álma, abból a szempontból, hogy az Európai Uniós források megsokszorozódnak. Részben az Európai Befektetési Bank forrásai adódnak hozzá, részben egyéb kereskedelmi bankok forrásai, hisz az Európai Unió lesz az elsődleges kockázatvállaló és ilyen módon könnyebbé teszi a kockázatvállalást az egyéb szereplők számára. Ahogy említettem, széles körű támogatottsága van a programnak tartalmi szempontból, és azt gondolom, hogy ezeknek az elemeknek köszönhetően, ahol vita volt a Tanáccsal és a Bizottsággal való megbeszéléseken, az az a kérdés volt, hogy mely forrásokból finanszírozza az Európai Unió ezt a bizonyos elsődleges kockázatvállalását, és a másik vitatott pont az volt, hogy mekkora legyen az a forrás, amellyel elindítható és amelytől valóban az remélhető, hogy komoly egyéb forrásokat tud bevonni. A Tanács és a Bizottság eredeti javaslata az volt, hogy 100 millió euró származzon a Progress programból, amely elsődlegesen a társadalmi kirekesztés elleni fellépést, esélyegyenlőség támogatását szolgáló politikák kidolgozását segíti. Mi azt mondtuk kezdettől, hogy semmiképpen nem lehet veszélyeztetni a Progress programot, amire a válság keretei között még az eddiginél is nagyobb szükség van, és nem elfogadható, hogy olyan mértékben nyúljunk hozzá a Progresszhez, ami valóban ezt a veszélyeztetést jelentené. A Parlament rendkívül kompromisszumkész volt a vita során, három informális trialógusunk is volt, az egyik ezek közül a hajnali órákig nyúlóan, ahol felajánlottuk, hogy valamilyen nem veszélyeztető mértékben hozzányúlhatunk a Progresszhez.

Azért kértük ennek a levételét egyébként a mai napirendről, merthogy itt nem sikerült megállapodásra jutni. Azt is problémának éreztük, hogy a trialógus során az elnökség mind a három esetben mandátum nélkül érkezett és így nagyon nehezen tudott érdemben reflektálni a mi javaslatainkra. Azért tartom fontosnak, hogy a Parlament mihamarabb szavazzon, még ezen a héten szavazzon arról, hogy tehát 100 milliós forrással 2010 elején elinduljon ez a program, mert ez azt jelenti, hogy valóban kifejeződik ebben az, hogy kríziskezelő eszköz, ahol a gyorsaság különösen fontos szempont. Őszintén remélem, hogy Špidla biztos úr tud segíteni nekünk abban, hogy az eredeti bizottsági javaslatot, a 100 milliós forrás elvonásról a Progresszre vonatkozóan visszavonja a Bizottság, és így el tud indulni mihamarabb ez a program.